Afghanistan ist noch nicht so weit, aber es hat immerhin Provinzgouverneurinnen. Aber es gibt in beiden Ländern Regionen und Stammesgebiete, in denen Frauen nach wie vor nicht die Schule besuchen oder zum Arzt gehen können.

Er war nämlich getragen von der Idee, Jahrtausende in einem einzigen Sprung überwinden zu können.

Das war in Europa nicht möglich, und das ist am Hindukusch erst recht nicht möglich.